Domnule Președinte, domnule Președinte Iohannis, bine ați venit aici, în plenul Parlamentului European. Vorbind despre viitorul Uniunii Europene, ați pus un accent deosebit pe securitate și prosperitate. Și eu cred că aceste două componente sunt foarte importante, deoarece în următorii ani noi, Uniunea Europeană, trebuie să livrăm exact ceea ce cetățenii așteaptă de la noi și cred că oamenii așteaptă, în primul rând, siguranță și prosperitate. Trebuie să fim conștienți că trăim într o lume în schimbare, iar ritmul schimbării se va accelera în următorii ani. În următorii ani, cetățenii europeni vor consuma noi categorii de produse, de servicii, vor apărea noi meserii și multe din meseriile pe care le am făcut până acum vor dispărea. De aceea, cred că următoarele patru elemente sunt esențiale pentru prosperitatea în Europa în viitor educație, inovare, tineret și digitalizare. Trebuie să pregătim tinerii europeni să lucreze cot la cot tineri români, alături de tineri portughezi, irlandezi, suedezi și estonieni și trebuie să spunem tinerilor că în Europa, în viitor, izolarea nu este o soluție.